Hvala lepa, hvala lepa, gospod minister, za ta odgovor, ker ta problem, ki ga izpostavljamo, osnovi ni visokošolski, v visokošolski zakonodaji, temveč v zakonu o zdravstveni dejavnosti. Ta pripetljaj okoli uporabe, tolmača, ja ali ne, nekoliko kot argument ne more držati, namreč, veste, ko gre za sodišča, ko gre za, daleč bolj pomembne za življenje človeka reči, se to uporablja, zato pa, ko gre za eno omejeno skupino, ki zdaj to mora dokončati, jaz mislim, da bi se mogel najti način, da se to izpelje s pomočjo tolmača. Ne nazadnje nostrifikacije diplom iz tujih jezikov v slovenščino se tudi opravijo s pomočjo zapriseženih tolmačev, zato vas res prosim, da pokažete ustrezno mero razumevanja in kot edini pristojni vložite ta potrebni napor, da se temu omejenemu številu študentov omogoči izvedba tega sklepnega dejanja, ki jim bo omogočilo opravljanje poklica, za katerega so se pravzaprav pri nas izšolali. To bo koristilo ne samo njim, temveč bo okrepilo tudi ugled našega izobraževalnega sistema in zanimanje tujih študentov za izobraževanje pri nas tudi v prihodnje. Hvala.